Dans cette période de tensions qui nous rappelle combien le fondamentalisme islamiste, qu'il soit sunnite ou chiite, menace la stabilité du monde, l'Union européenne a montré son inutilité en matière de diplomatie, comme d'ailleurs en matière de défense, et c'est normal. En effet, c'est aux nations qu'il appartient de conduire une politique étrangère au service des intérêts de leurs citoyens. Si je me réjouis par ailleurs que la voix du Parlement européen n'ait pas été entendue surtout quand on lit le message de la présidente de la sous commission sécurité et défense, exonérant l'Iran de sa responsabilité dans la mort des passagers du vol vers l'Ukraine je regrette que celle de la France n'ait pas été entendue. La voix de la France aurait dû rappeler les trois axes fondamentaux de notre diplomatie comme puissance d'équilibre et de médiation le respect de l'intégrité territoriale des États, la lutte contre le fondamentalisme islamiste, qu'il soit chiite ou sunnite et cette lutte est plus large que de combattre le terrorisme et enfin le soutien aux des minorités chrétiennes et leur protection dans cette région, ces communautés servant de véritables ponts civilisationnels avec nous.